Najlepša hvala za dano besedo. Naj spomnim, da govorimo o rebalansu proračuna dva tisoč devetnajst, za katerega je Evropska komisija ocenila, da zanj obstaja tveganje neskladnosti z evropskimi proračunskimi pravili, ampak seveda vlade Marjana Šarca to ne skrbi. Mnenje fiskalnega sveta, da se bo stanje financ strukturno poslabšalo, ampak te vlade tudi opozorila fiskalnega sveta več kot očitno ne skrbijo. In zdaj ko na drugi strani je pa, seveda, kaj spremljamo medije in vse te javnomnenjske ankete, lahko vidimo, da ima vlada rekordno podporo, in kaj običajno povsod po svetu naredijo v tistem času takrat, ko ima vlada najvišjo podporo, se tudi sprejemajo najbolj konkretne strukturne spremembe reforme, ali kakorkoli jih imenujete. In seveda bi glede na to pričakovali tudi, da bo to nekako razvidno iz tega rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst, ampak žal moram reči, da niti ene konkretne spremembe tukaj notri ni zaznati, kar me seveda na neki način skrbi. Zdaj, na drugi strani, kot rečeno, te ta glavne spremembe se delajo takrat, ima, ko ima vlada dobro podporo, in praviloma je to v začetku mandata, tako da tisto ključno, kaj nameravate narediti, bi morali narediti bodisi letos, drugo leto imate še nekaj časa, kasneje pa najverjetneje ne bo narejeno nič, ampak glede na to, da je proračun zelo neambiciozno zastavljen, pa ni razvoja in tako, kako nekateri tukaj govorite, se bojim, da nič od tega tudi v tem mandatu ne bo narejenega, žal. Kaj konkretnega zdravstvo se lahko obeta, vse, kaj lahko spremljamo, je zgolj to, da se čakalne vrste podaljšujejo, pa pustimo tiste statistike, ki jih nekako tudi zavajajo in dajejo notri v v razne analize podatke, ki so nerealni, ko vprašamo ljudi, vemo, da se čaka bistveno dlje, ko se je v preteklosti, in več kot očitno se na tem področju ne bo naredilo nič. Področje dolgotrajne oskrbe: nekaj se o tem govori, zaenkrat kaj konkretnega na to temo še nismo dobili. Razbremenitev gospodarstva: mislim, da si lahko obetamo prav obratno, več kot očitno bo gospodarstvo dobila kar nekaj novih obdavčitev. Pokojninska reforma: ne vem, morda si lahko obetamo kake kozmetične popravke, ampak ko pogledam vašo koalicijsko pogodbo, imate tam zapisano na strani devet odmerni odstotek za štirideset let pokojninske dobe v višini najmanj triinšestdeset odstotkov, uveljavitev ukrepa januar dva tisoč devetnajst. Jaz mislim, da januar dva tisoč devetnajst že za nami in da te spremembe ni, in se mi zdi prav nekorektno, ko kolega iz LMŠ-ja govori o tem, da bi moral biti ta odstotek osemdeset odstotkov, se strinjamo še kako, ampak ne vem, zakaj niste vsaj do januarja devetnajst naredili to, kar ste si zapisali sami v vaši koalicijski, da bi bil vsaj triinšestdeset odstotkov. Hvalite se s tem, kako seveda tudi občine bojo dobile več, res je, sedmega novembra ste podpisali dogovor vsi veseli, predsednik vlade je minister za finance, povprečnina se dvigne na petsto triinsedemdeset evrov, ampak takrat seveda župani še niso vedeli, kateri ukrepi temu sledijo, dvignila se je minimalna plača, podpisal se je dogovor s sindikati o dvigu plač v javnem sektorju. seveda vlada pa za to sredstev ni zagotovila, posledično so seveda vsi javni zavodi začeli z dvigovanjem cen, govorimo o dvigih cen v vrtcih, govorimo o dvigih cen v domovih za ostarele, in ko na eni strani govorite, ja, za upokojence je več, res je, ampak, žal tudi oskrbnine so dražje, in tisti, ki imajo dovolj pa so v domovih za ostarele, bodo za to morali tudi več plačevati za domove, tisti, ki nimajo, seveda bojo to morali narediti njihovi svojci, če pa še to ni mogoče, pa seveda na koncu občine. Zelo podobno je z vrtci, breme tega, da se dejansko dvignili plače v javnem sektorju, ste prenesli, ste prenesli na mlade družine, spet na tiste socialno, bom rekla, šibkejša, ogrožene, vse to, kar zelo radi izpostavljate, in seveda v velikem delu pa seveda tudi na občini, zlasti na tistih območjih tistih občini, ki so že tako ali tako podpovprečno razvite. Zdaj v letu dva tisoč devetnajst seveda še vedno pričakujemo neko solidno gospodarsko rast, kar je seveda v redu, in nekako jaz mislim, da se vsi zavedamo, da pa je motor naše gospodarske rasti že vsa leta, da so to naši izvozniki, naši gospodarstveniki, ki so se tudi v času krize zelo hitro odzvali, prilagodili, spremenili sistem poslovanja in seveda nekako splavali, za razliko od javnega sektorja, ki je seveda na bistveno drugačen način funkcioniral, in oni so v največji meri generator naše gospodarske rasti, in če so to izvozniki, vemo tudi, da smo seveda zelo odvisni od naših največjih gospodarskih partneric, naša največja je Nemčija, vemo, da gospodarska rast v Nemčiji ni več tako visoka, kot je bila v preteklih letih, kar seveda posledično pomeni, da bo padla tudi pri nas in da si ne moremo več obetati toliko na račun našega gospodarstva oziroma naših izvoznikov, žal, žal Slovenija tudi v času zelo visoke gospodarske rasti ni zmanjšala gospodarskega zaostanka za ostalimi državami, žal, ne, še vedno bistveno zaostajamo za kot smo za ostalimi državami, kot smo recimo v letu pred krizo v letu dva tisoč osem, še zmeraj bistveno zaostajamo, vse države številne države so nas v marsičem prehitele, torej nismo znali izkoristiti potenciala, ki ga imamo, zdaj pa če pogledamo malo številke v samem proračunu, lahko rečemo, da imamo seveda izjemno visoke prihodke, več kot deset milijard evrov, kar je tako, bi rekli, zelo fajn, ampak na drugi strani pa vidim, da imamo tudi izjemno visoke odhodke, ki tudi znašajo več kot deset milijard evrov, pa če se najprej ustavim pri samih prihodkih, okoli deset cela tri milijarde evrov je planiranih prihodkov, to je kar šeststo milijonov več, kot jih je bilo v proračunu za leto dva tisoč devetnajst, največja povečanja so na postavkah dohodnine s sto petinosemdeset milijonov, davka od odhodkov pravnih oseb za dvainštirideset milijonov in davka na dodano vrednost za sto devetinosemdeset milijonov evrov. Več kot tisto, kar me res skrbi, in se bojim, da tukaj podatki pa niso najbolj realni, več kot ena milijarda evrov se pričakuje, da bomo dobili v proračun iz naslova evropskih sredstev, več kot ena milijarda evrov v letu dva tisoč devetnajst. Resnično, spoštovana državna sekretarka, mene zanima, ali so to realne številke, kako ste prišli do tega zneska, namreč, kakorkoli, vsi vemo, pa o tem smo že tudi razpravljali v tem državnem zboru, da je črpanje evropskih sredstev pa izjemno slabo ravno v tem delu - nazaj denar dobiti iz evropskega proračuna. In za nami je kakorkoli pet let finančne perspektive dva tisoč štirinajst-dva tisoč dvajset, počrpali pa smo, to pomeni dobili povračil iz proračuna EU, za okoli petsto milijonov, to je bilo do konca leta dva tisoč osemnajst, zadnjih podatkov žal ne poznam, in to znese okoli šestnajst odstotkov, to pomeni: v f petih letih smo uspeli za pol milijarde, zdaj pa v letošnjem letu v letu dva tisoč devetnajst imate napisano v proračunu, da bo pa kar več kot ena milijarda, oprostite, ampak jaz se bojim, da je ta številka bistveno prenapihnjena in popolnoma nerealna, ko pogledamo odhodke, skupno naj bi jih bilo za deset cela šestnajst milijard evrov in tudi za okoli štiristo šestdeset milijonov več, kot je bilo sprva planirano, za obresti ji bomo namenili sedemsto petinosemdeset milijonov evrov, nekoliko manj, ko smo v preteklih letih, ampak še zmeraj zelo veliko, znesek, ki seveda pove, da smo kot država izjemno izjemno zadolženi, in kar predstavljamo si lahko, ne, kaj bi lahko s tem denarjem naredili, kako bi lahko dvignili pokojnine, kaj vse infrastrukturnega bi lahko v Sloveniji zgradili, kako bi lahko zmanjšali razlike v razvoju med posameznimi regijami in tako naprej. Ostali večji izdatki največji so seveda tekoči transferji, kar za pet cela štiri milijarde evrov, od tega jih gre največ ena cela tri milijarde evre za transfere v posameznikom in gospodinjstvom, tukaj se najbolj dvigujejo ravno transferji za socialne pomoči, za sto šestnajst milijonov evrov, in na eni strani seveda slišimo veliko hvale o tem, kako se zmanjšuje brezposelnost, kako je situacija v državi odlična, vemo sicer, da so socialne pomoči nekoliko dvignile, ampak vseeno, kako je mogoče, da imamo še vedno toliko prejemnikov socialne pomoči, če pa je stanje v državi tako odlično, da seveda moramo toliko več sredstev v ta namen tudi potrošiti, ko pa seveda na drugi strani pa slišimo za strani podjetij, da ne dobijo več kadra, tudi številne občine imajo razne javne razpise, iščejo ljudi preko javnih del in jih marsikdaj ne dobijo, vse, kar je, pridejo ljudje prosijo, dajte podpišite mi, da sem tukaj, veste, jaz dobim socialno podporo, pa še ne vem, moja mama dobi to, in ljudje več kot očitno s tistim čisto solidno živijo in ne želijo delati, zato se tukaj tudi sprašujem, ali imamo resnično social, in pa če imamo resnično pravičen proračun. Za investicije se namenja okoli ena milijarda evrov, zdaj, če pogledamo, to je okoli deset odstotkov proračuna, in zdaj, če govorite, da je tako zelo razvojno naravnan, potem jaz mislim, da bi v ta namen za investicije mogli nameniti bistveno več, kakorkoli, vseeno imamo proračunski presežek, kar je vzpodbudno, ampak glede na izjemno visoke prihodke bi ta presežek moral biti seveda bistveno višji ali pa bi se morala, ne vem, ta sredstva več trošiti za investicijo, ki bi seveda generirale potem na drugi strani neko razvoj države kot celote. Moram seveda izraziti, kot so že tudi moji predhodniki, veliko razočaranje, da nekako tudi ta vlada sledi maniram prejšnje vlade in da vse, kar predlaga opozicija, več kot očitno ni v redu ne in se tudi vse amandmaje, ki so bili predlagani s strani opozicije na matičnem odboru, zavrnili, res ne vem, slišali smo, to je skupno nekje petinosemdeset milijonov evrov, verjetno je marsikateri od amandmajev smiseln, in jaz vsaj upam, no, da mogoče pa se bo kateri tukaj v tem državnem zboru podprl, če se že na matičnem odboru za finance ni. Še mogoče ena zadeva, Slovenija je kakorkoli pri obremenitvi dela odstopa od povprečja ostalih držav OECD-ja, mi imamo delo v povprečju obdavčeno za več kot dvainštirideset odstotkov, povprečju država OECD-ja je šestintrideset odstotkov, tukaj zlasti odstopajo ne toliko dohodnina, kot i čeprav ta tudi v določenih razredih, odstopajo prispevki za socialno varnost, nič ni bilo rečenega, da bi se pa na tem področju kaj naredilo, ampak tukaj resnično, resnično odstopamo v negativno smer. Skladen regionalni razvoj. Žal moram reči, o tem smo že tudi veliko govorili, ampak žal ne morem biti zadovoljna s situacijo, ki jo imamo v državi, slišali smo lahko, ne, kaj vse se bo namenilo za Maribor pa za Ljubljano, itak se vedno najdejo sredstva tako ali drugače, za tisto, kar bi pa dejansko bilo potrebno, da bi lahko rekli Sloveniji je skladen regionalni razvoj, tega pa žal ni, imamo številna območja po Sloveniji, ki so podpovprečno razvita, imamo zelo velike razlike v razvitosti posameznih regij, če pogledamo Ljubljano in okolico, na nekje sto šestnajstih odstotkih evropskega povprečja, na drugi strani pa imamo regije, ki ne dosegajo niti šestdeset odstotkov, to je seveda nesprejemljivo, in če zakaj bi morali predvsem evropska sredstva namenjati v tista območja, ki so podpovprečno razvita, ampak žal več kot očitno, glede na razpise, ki so zunaj, in glede na naš program, si tega ne moremo obetati niti v tem letu, zato me to resnično skrbi, priča smo seveda na vseh področjih vse večji centralizaciji, vsi tisti, ki nimate stanovanja tukaj v Ljubljani, pa se vozite na delo ne vem, verjetno veste, kaj pomeni, jaz ne vem, štajerska avtocesta je vsak dan slabša, resnično stoji se, kako prideš ven iz trojanskih tunelov, in to je popolnoma nesprejemljivo, ne bi bilo tako, če Slovenija ne bi bila tako centralizirana, če bi imeli pokrajine, tudi to je v koalicijski pogodbi, žal ne vem, bo karkoli narejenega, verjetno letošnjem letu ne, potem pa tako ali tako že prehajate v drugo polovico in se stvari nekako oddaljujejo od tega, čeprav je to nujno potrebno, in to bi bil tudi zelo dober, bom rekla, premik v pravo smer, zato da bi lahko izboljšali črpanje evropskih sredstev in nenazadnje zato da bi lahko govorili o skladnem regionalnem razvoju, zato ker bi regije same določale, zakaj bodo porabile določeno denar in določena sredstva. Zdaj, seveda, eno izmed takih območij je tudi območje, od koder jaz prihajam, to je območje Haloz in del Dravskega polja, žal ne morem se pohvaliti, da bi zdaj kar naštevala projekte, za kaj vse bo denar namenjen, nekaj malega gre tudi v te konce, ampak kakorkoli, to so obmejna območja, mene zanima, kak je program za obmejna območja v letu dva tisoč devetnajst, koliko konkretno sredstev bo namenjeno, in seveda si želim, da bi morda sledili tu vzoru katere druge države, sosednja Hrvaška namenja bistveno več denarja v obmejna območja, ljudem dajejo možnosti, da se prijavljajo na razpise, da sanirajo svoje hiše domove, da ja ostanejo na teh območjih, tudi da tam ostanejo, da tam živijo, pri nas je žal ravno obratno, in potem se rečejo se v Halozah ni tako velike stopnje brezposelnosti, ja, res je ni, ljudje so se že kar pred že skoraj, lahko rečemo, davnimi časi iz tega območja odselili. Zato ker je živeti na posameznih teh hribovitih območjih, čeprav je izjemno izjemno lepo, tudi zelo težko, kmetije so majhne štiri cela dva hektarja v povprečju, in marsikdaj na razpise, ki so danes, saj ne pridejo zraven, ker je, ne vem, pogoj, da mora biti velika vsaj šest hektarjev, nekaj malega smo naredili sprememb, ampak jaz mislim, da je to še bistveno bistveno premalo in zaradi tega tudi vsako leto vlagamo amandmaje, da dajmo posebej tem območju neka finančna sredstva, če se najdejo za Maribor, če se najdejo za marsikje drugje, bi bilo prav, da bi se našlo tudi za Haloze, in tudi tokrat sem dala amandma višini petih milijonov evrov, zato ker si želim, da bi obstajal neki določen program, nenazadnje je bila leta dva tisoč petnajst, če se ne motim, ustanovljena vladna delovna skupina, da bi nekako našli rešitev, da bi zagnali prave ukrepe, da bi se tudi to območje razvilo, ampak ko grem na teren, kakorkoli, razen čisto nekih redkih izjem, ne vidim nekega napredka in ravno zaradi tega vseeno, če ne bo nekih dodatnih vzpodbud, da bodo ljudje dejansko lahko začeli vlagati, da bojo vlaga, da bojo tudi nenazadnje mlajši videli perspektivo, da na tem območju ostajajo, potem bo življenje tam seveda ostalo težko, podobno, kot je bilo tudi do sedaj. Rebalans proračuna, če se enkrat povzamem, bistveno premalo namenja investicijam, ne vključuje tistih konkretnih reform, ki bi jih potrebovali za razvoj Slovenije, in tisto, kar me res skrbi, ne nakazuje razbremenitve gospodarstva, prej obratno, prej dodatne obdavčitve, jaz pa upam, da se resnično vsi tu zavedate, da je gospodarstvo pol naša hrbtenica, in če ne bomo imeli dobro delujočega gospodarstva, tudi ne bomo imeli denarja za vse ostale storitve, ki jih nudimo državljanom, zdaj, danes pač, ne vem, za nas, ki smo iz okolice Ptuja, je danes praznik, ne, fašenk je za marsikoga dela prost dan, ne vem, se pa vseeno morda sprašujem, če ni, ni, ne, slučajno, ampak je namenu ravno na današnji dan obravnavo proračuna tukaj v državnem zboru, kar je verjetno, da te številke tudi marsikaj zamaskiranega. Hvala lepa.